Madame la Présidente, l'interdiction de l'expérimentation animale pour les cosmétiques au sein de l'Union européenne a porté ses fruits.

Troisièmement, avec cette résolution, nous faisons preuve de responsabilité puisque nous réaffirmons que des solutions alternatives existent et que l'Europe les utilise depuis 2013. Enfin, nous allons plus loin en appelant la communauté internationale et les pays tiers à nous suivre sur cette voie et à accorder, dans le cadre des accords de libre échange, une attention particulière au respect de notre législation en la matière.